Der Gerichtshof hält vielmehr fest, dass das permanente Gefühl des Überwachtwerdens die europäischen Bürgerinnen und Bürger in Unsicherheit versetzt.

Die Richtlinie verletzt nach Auffassung der Richter die Grundsätze der Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit und der Anlassbezogenheit.

Für den europäischen Gesetzgeber bedeutet das Urteil, dass er dieses umzusetzen und bei einer künftigen Richtlinie darauf zu achten hat, dass der Rahmen eng gesetzt sein und individuell differenziert werden muss.

Es muss hier vor allem auch den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen werden. Der europäische Gesetzgeber ist aber vor allem auch aufgefordert, bestehende Rechtsgrundlagen wie die ePrivacy Richtlinie sowie diverse Fluggastdatenabkommen oder SWIFT auf ihre Grundrechtskonformität zu überprüfen, und das rasch und schnell. Zudem müssen auch die Mitgliedstaaten ihren Rechtsbestand überprüfen, weil sie sich nicht mehr auf diese europäische Rechtsgrundlage berufen können. In bestimmten Fällen werden sie wohl ihre Gesetze anpassen und aufheben müssen. Jedenfalls ist die Zeit der pauschalen, undifferenzierten, anlasslosen Rundumspeicherung vorbei.